virðulegi forseti hæstvirtur viðskiptaráðherra það sem mér leikur hugur á að spyrja um til hæstvirtur viðskiptaráðherra varðar það hvernig háttað hefur verið yfirtöku fyrirtækja af bönkum og skilanefndum hvaða fyrirtæki hafa verið yfirtekin af bönkum og skilanefndum með beinum eða óbeinum hætti og í öðru lagi hverjir skipa stjórnir þeirra og í umboði hverra það er auðvitað mjög mikilvægt að öll reynslan sem liggur að baki hverrar rekstrareiningar sé nýtt með því að eins stór hluti og hægt er af fyrirtækismönnum geti haldið áfram þátttöku í því að sigla í gegnum brimgarðinn og þeirra reynsla og þekking komi þannig að notum fremur en kalla til utanaðkomandi menn sem hafa hvorki enga reynslu hvorki verkreynslu né rekstrarreynslu í viðkomandi fyrirtækjum mér er kunnugt um að í ákveðnum fyrirtækjum í bankakerfinu hefur sami maður frá sama banka verið settur í stjórnir fjölmargra fyrirtækja allt að hæstvirtur viðskiptaráðherra fjörutíu fyrirtækja sá maður hefur státað af dugnaði sínum og snilld í þeim efnum en það er ekki málið í sjálfu sér málið er einfaldlega það hvernig getur einn maður sinnt starfi af fullri alvöru og metnaði fyrir fjörutíu fyrirtæki sem eiga við vanda að glíma það gengur auðvitað ekki upp þá er þetta komið út í sýndarmennsku og eitthvað sem er ekki nokkur lifandi leið að dylja eða meta nema það skili engum árangri það er alveg ljóst þetta vildi ég spyrja hæstvirtur viðskiptaráðherra um